Nedvomno takšne prakse najbolj prizadenejo mikro mala in pa srednja podjetja ter seveda tudi kmete, ki so najbolj na udaru. Zelo zgovorna je tudi statistika, ki opozarja na to, da praktično pet trgovcev v Evropi obvladuje kar petdesetprocentni tržni delež. Gre torej za prakso, ki ni dobra za pošteno konkurenco in, kar lahko občutijo seveda tudi, tako kot sem rekel, mala, srednja podjetja, kmetje kot tudi potrošniki. Zato želimo da bi evropska zakonodaja to uredila na bolj učinkovit, pošten način, je pa seveda tudi veliko v državah članicah. Dosedanje rešitve seveda niso idealne, tudi to, o čemer bomo glasovali v prihodnjih dneh, ni idealen model.

pa da bi Evropska komisija pripravila še bolj ambiciozen načrt in pa ukrepe za zaščito malih, srednjih podjetij, kmetov in pa na koncu potrošnikov.